Ik zal mij als actief lid van Euronest richten op de landen van het oostelijk partnerschap. Want over vijf weken is de top in Vilnius, waar het de bedoeling is dat de Europese Unie belangrijke samenwerkingsverdragen tekent met Oekraïne, Georgië en Moldavië. En die verdragen moeten ervoor zorgen dat er een zone van welvaart en stabiliteit ontstaat aan de buitengrenzen van Europa. En dat is ten eerste voor die landen belangrijk, maar ook voor ons. Maar, Voorzitter, de druk vanuit Moskou ligt als een schaduw over de top in Vilnius. Wij hebben gezien wat is gebeurd met Armenië en Moldavië. Die druk is onacceptabel en daar moet Europa zich eensgezind en hard tegen verzetten. Maar, Voorzitter, als ik één ding geleerd heb in Euronest, is het wel dat niets in de Kaukasus zwart wit is. Daartussen zitten heel veel tinten grijs. Het oostelijk partnerschap is daarom geen wedstrijd touwtrekken tussen Europa en Rusland met uiteindelijk één winnaar. Dat is een té simpel beeld en dat moeten wij zien te voorkomen. Dat vraagt om enerzijds stevig te blijven inzetten op het partnerschap én om steun voor landen als Armenië en Moldavië. Maar ook om grote druk op het verbeteren van de fragiele kwaliteit van de rechtsstaat in die landen, want dat blijft een grote zorg. En, Voorzitter, tot slot, het vereist ook een zeer uitgekiende en vooral eensgezinde diplomatie ten opzichte van Rusland.